Chcę powiedzieć, że wyrażam satysfakcję, że przedłożyliście ten dokument. Może trochę źle się składa, że pierwszy i drugi pakiet idą prawie równolegle i czasami w debacie nam się nakładają.

I to uważam i ten dzisiejszy dzień, i dzisiejsza debata, że być może to się okaże taki historyczny punkt startowy. Kolejna uwaga jeżeli w tym dokumencie są jakiekolwiek procenty, daty, liczby, to ja od razu przychodzę z przekonaniem, że to nie będzie prawda, ale kierunek, który dajecie, to jest właśnie to, o co nam chodzi. Ta inspiracja, żeby pójść w kierunku badań, rozwoju, akumulatorów, silników, inteligentnych systemów transportowych, zaopatrzenia w energię, czyli swego rodzaju systemu tankowania, wreszcie zasad ruchu, inteligentnego systemu to jest to, co może tworzyć tę jakość, początek, impuls. I za to jest uznanie.